Herr Präsident!

Die ursprünglich regionale Ausrichtung des Budgets würde zugunsten einer sektoralen aufgegeben werden. Der neue Entwurf stellt eine massive Einschränkung der Prinzipien der Subsidiarität und der multilevel governance dar, was wiederum im Gegensatz zur Lissabon Strategie stehen würde. Konkret sieht der Entwurf die Streichung von Ziel 2, sprich Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigungspolitik, vor.

Begründet wird dieser unglückliche Vorschlag auch damit, dass der Unterschied zwischen neuen man höre zukünftigen! Mitgliedstaaten und Westeuropa auf nationaler Ebene so groß sei, dass eine neue Budgetpolitik erforderlich sei. Angesichts der Finanzkrise solle auf diese Weise die Wirtschaft angekurbelt werden. Es liegt für mich natürlich auf der Hand, dass man mit diesem Vorschlag bereits einen allfälligen Beitritt der Türkei vorwegnimmt. Man weiß, es gibt erhöhten Finanzbedarf, und hiermit wird auch schon eingeplant, dass die riesigen Finanzmittel, die bei einem Beitritt notwendig sind, hier abgesichert werden sollen. Ich sage aber ganz klar Auf regionaler Ebene liegt der Erfolg der Kohäsionspolitik in der Nähe zu lokalen wirtschaftlichen Problemen! So werden die Gelder sinnvoll wie bisher und effizient investiert. Ohne Einbeziehung der regionalen Komponente wird man die Wirtschaftskrise sicherlich nicht lösen können.